Wir schon bemerkt, blockierte der Rat seit 2008 ein Weiterkommen in diesem Dossier, bis schlussendlich unter belgischer Präsidentschaft ein Kompromiss erreicht werden konnte. Durch einen verbesserten Datenaustausch unter den Mitgliedstaaten soll, wie gesagt, in Zukunft die grenzüberschreitende Strafverfolgung bei verschiedenen Verkehrsdelikten europaweit ermöglicht werden. Oberstes Ziel muss es sein, die Straßenverkehrssicherheit zu erhöhen und die Zahl der Verkehrstoten und der Verletzten zu reduzieren. Zusammen mit dem Initiativbericht von Dieter Koch zur Straßenverkehrssicherheit, welcher eine Reihe sehr konkreter Vorschläge enthält, kann diese Richtlinie durch ihren repressiven Charakter auch zu einer besseren Einhaltung dieser Regeln beitragen. Auf diese Regeln muss ich nicht mehr eingehen, die wurden hier schon positiv dargestellt. Die Änderung der Rechtsgrundlage von der europäischen Verkehrspolitik zur polizeilichen Zusammenarbeit hat es dem Rat endlich erlaubt, eine Gemeinsame Position zu verfassen.

Die Bürger müssen sich im Klaren sein, über welche Rechte sie in puncto Datenschutz verfügen. Wir haben versucht, diesen Aspekt zu stärken, damit der Zugang zu den erhobenen Daten, ihre Übermittlung und ihre Speicherung so streng wie möglich geregelt werden. Auch die Information lag uns sehr am Herzen. Wenn auch der jetzige Text den Erwartungen des Parlaments nicht voll entspricht, so bin ich dennoch optimistisch, dass dies ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren auf dieser Grundlage weiter aufbauen können, um einen Schritt zu einer verstärkten Harmonisierung der europäischen Verkehrsregelungen zu setzen. Die vom Parlament eingefügte Revisionsklausel würde ein solches Vorgehen auf jeden Fall erlauben. Ich bedaure sehr, dass dieser Text nun in den Strudel des institutionellen Konflikts zwischen Rat und Parlament um die Korrelationstabellen geraten ist. Wir haben uns während der Triloge darauf geeinigt, mit der Gemeinsamen Erklärung zu diesem Thema einen Gesamtkompromiss zu finden.